Co im dziś możemy powiedzieć?

Dalej ograniczamy produkcję. Gorzej płacimy za zmniejszenie produkcji.

Ta sala słyszy także inne wypowiedzi w sprawie rolnictwa. Niech ci nasi koledzy przyjdą tu dziś, niech słuchają. Może coś zrozumieją w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.

Ta obecna sytuacja, ten kryzys pojawił się, aby nas ostrzec przed zgubną polityką. Mamy szansę naprawić popełnione błędy. Mówimy o stabilności. Pytamy, dlaczego nie ma zapasów, a ograniczamy tendencje na rynkach rolnych. Skąd mają być zapasy?

Panie Komisarzu, ta sytuacja, ten kryzys daje Panu wyjątkowo mocne argumenty.